Datorită legăturii strânse dintre facturi și plăți, spațiul unic de plăți în euro oferă o platformă de realizare a unui sistem european interoperabil de facturare electronică. La rândul său, adoptarea pe scară largă a facturării electronice va stimula migrarea instrumentelor financiare către spațiul unic de plăți în euro.